Domnule președinte, dacă explicația mea ar trebui să poarte un titlu, acesta ar fi mărunte jocuri politice care riscă să distrugă toată construcția în românește să spune șandramaua. Această rezoluție are cel puțin două puncte chiar foarte bune și necesare, mă refer la un criteriu serios, un standard serios al statului de drept aplicabil tuturor țărilor este adevărat acest lucru și continuarea evaluării studiului și nivelului corupției în toate statele membre, întrerupt în 2014 fără nici o explicație. România în niciun caz nu poate fi prima în acest standard de corupție, ci pe la jumătate, așa cum cel din 2014 spunea.

Sunt îngrijorat de următorul lucru că în toate democrațiile mari europene, extremismele, xenofobia, naționalismul au ajuns până în Parlament și foarte aproape, suflă în ceafă marilor partide europene. Timp în care e o problemă mare și îngrijorare cu România. Mă tem că alta trebuie să fie îngrijorarea, pentru că riscăm să se dărâme șandramaua.